Dítě je největším darem pro rodinu, ale také pro společnost.

Dítě má právo na péči obou rodičů. V dnešní době se na to někdy zapomíná. I dnes bychom měli daleko více zdůraznit roli rodiny.

Státní péče nastupuje tam, kde rodiny nemohou, selhávají nebo z nějakých důvodů prostě děti jsou bez rodin. Cílem by mělo být podporovat funkční a fungující rodiny, tedy podpořit mladé rodiny a rodiny, které se mají a musí starat o své děti. Úmluva o právech dítěte je i po třiceti letech stále aktuální a nepřekonaný dokument. Možná více než kdy předtím. Každé dítě má právo na svoji rodinu, chodit do školy a rozvíjet se v příznivém prostředí. Ale bohužel i na území Evropské unie jsou dnes děti, uprchlické děti, které toto právo nemají. A měli bychom jim pomoct.